Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani, zbor! Kolega poslanec je ravnokar polemiziral, s stališčem, ki sem ga imel v imenu poslanske skupine Socialnih demokratov, in mi je očital, da je njihovo stališče skrajno, ker zahtevajo razpravo v parlamentu. Jaz sem, govoril predvsem o tem, da gre za dve diametralno nasprotni stališči. Eno za to, da govorijo o parlamentu, drugo pa, o o vladi. Zdaj, mislim, da Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije, da je poslovnik zelo pomanjkljiv. Kajti, kolega je polemiziral s stališčem, mojim stališčem poslanske skupine, jaz pa sem šele čisto na koncu na razporedu in, bi mogel razpravljati kot poslanec, da bi se mu sploh lahko, bi rekel, oglasil kot, replika, zato predlagam, Komisiji za poslovnik Državnega zbora, da ustrezno, dopolni naš pravni, dokument, da bomo imeli, pravico se oglasiti, če nekdo, polemizira s stališčem poslanske skupine v državnem zboru. Hvala lepa.